Herr Präsident!

Das ist ein sehr großes Thema in der Europäischen Union. Obwohl sich der Petitionsausschuss seit 2008 intensiv mit diesem Thema befasst, hat es bis heute noch keine wesentliche Verbesserung gegeben. Um einmal die schwierige Situation in Deutschland zu erklären, möchte ich folgendes erläutern In Deutschland ist es Pflicht und üblich, dass eine juristische Person, wenn sie gegründet ist, ihre Adresse in einem elektronischen Verzeichnis anmeldet.

Wenn man dann in dieser Gründungsphase, in der man viel zu tun hat, viel Bürokratisches erledigen muss, den falschen Zettel zieht, das falsche Formular ausfüllt, hat man plötzlich einen Vertrag abgeschlossen und muss bis zu tausend Euro zahlen.